Waarde collega's, zelf ben ik een principiële tegenstander van de voogdij die het Europese niveau uitoefent over de sociale en economische politiek van de lidstaten. Ik denk dat het een van de grote remmende factoren is in Europa.

Ik zal het u zeggen het is een land dat gespleten is, twee economieën en twee samenlevingen.